Hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Spoštovana gospa Ivanuša, hvala za vprašanja. Uvodoma bi želel pojasniti, da, po podatkih nacionalnega inštituta za javno zdravje, smo imeli v Sloveniji tristo šestnajst zdravnikov na sto tisoč prebivalcev ter da se število zdravnikov v Sloveniji v zadnjih letih povečuje. Ravno tako ne držijo navedbe, da je za pomanjkanje zdravnikov specialistov krivo premalo število specializacij. V vseh letih v preteklosti je bilo, število specializacij večje, kot pa število prijavljenih, kandidatov, Potrebno je tukaj izpostaviti tudi, da ne držijo navedbe, da mora zdravnik po zaključeni specializaciji še tri leta delati pod nadzorom, odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Zdravnik specialist lahko po zaključeni specializaciji samostojno opravlja svoje delo. Glede specializacij družinske medicine, in pa minimalnega trajanja usposabljanja, za, torej družinske in pa splošne zdravnike, pravzaprav dobo določa direktiva, ki smo jo seveda dolžni v Sloveniji tudi spoštovati. Če bo pa stroka presodila, da je lahko ta doba, krajša pa bo ministrstvo seveda to skrajšanje in modernizacijo kot takšno podprlo. Ministrstvo v preteklosti ni sodelovalo z obema medicinskima fakultetama na področju, promocije specializacij. Smo pa, v zadnjih štirinajstih dneh zelo aktivno k temu pristopili. Sam osebno sem nagovoril študente medicine na, Zdravniški zbornici na njihovi, karierni konferenci. S predsednico zbornice, torej Zdravniške zbornice, pa sva naslovila pismo na mlade zdravnike, v katerem jih tudi obveščava o vseh ukrepih, ki se pripravljajo za izboljšanje pogojev dela na, primarni ravni oziroma na ravni družinskih zdravnikov. Takoj po torej nastopu funkcije sem pravzaprav aktivno pristopil tudi k urejanju, situacije na področju družinske medicine. Najprej smo se srečali z vsemi tistimi, torej zdravstvenimi domovi, kjer je kadrovska situacija še posebej, pereča. Sestavili smo, delovno skupino, ki zelo aktivno tudi dela in pripravlja ukrepe za, najprej razbremenitev, razbremenitev zdravnikov družinske medicine. Pripravili smo tudi predlog aneksa ena k splošnemu dogovoru. In z delom je začela, tudi skupina, ki pripravlja prenovo, obračunskega modela. Okrog števila specializacij v letu dva devetnajst, bo predvidoma določenih petindevetdeset mest za zdravnike družinske medicine, v pomladanskem razpisu, razpisa sta zmeraj namreč dva, spomladanski in pa jesenski smo skupaj določili že dvainšestdeset specializacij za zdravnike družinske medicine. Pred nekaj dnevi se je končala tudi javna razprava, o odredbi o spremembi odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v letu dva devetnajst, s katero bo omogočen tako imenovan uvoz zdravnikov iz držav, ki niso članice Evropske unije. V primarnem zdravstvu bomo seveda krepili, vse sistemske ukrepe. Usmerili bomo tudi več finančnih sredstev. V pripravi, kot sem že omenil, je Aneks ena, ki pravzaprav, določa, da se da torej lahko zdravniki zavračajo nove paciente, ko dosežejo mejo tisoč osemsto petindevetdeset glavarinskih količnikov. Prav tako smo Zavodu za zdravstveno zavarovanje naročili, da pripravijo in pa poiščejo rešitve za administrativne razbremenitve družinskih zdravnikov, tako da tudi, ta aktivnost oziroma delo te skupine že poteka. V letu dva osemnajst je bilo razpisanih triintrideset mest za specializacijo pediatrije, osemnajst mest za specializacijo ginekologije in porodništva ter sto devetnajst mest za specializacijo družinske in pa splošne medicine. V letu dva tisoč tri je bilo razpisanih pa dvajset mest za specializacijo pediatrije, štirinajst mest za specializacijo ginekologije in porodništva ter šestdeset mest za specializacijo družinske in pa splošne medicine. Hvala.